Spoštovani predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci. Vlada Republike Slovenije vsebine predloga Zakona o spremembi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki ga je državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev SDS ne more podpreti, saj bi ta rušil razmerja, ki so vzpostavljena pri višini priznavanja pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Vlada se sicer strinja, da je treba zagotoviti višjo socialno varnost ter višje prejemke s pokojninskega zavarovanja, vendar meni, da ni primerno spreminjati pravic zgolj nekaterim prejemnikom, ampak je treba najti ustrezno rešitev za vse uživalce na način, ki bo sočasno ustrezna razmerja med njimi tudi ohranjala. Reševanje s parcialnimi ukrepi bi namreč povzročilo nove neenakosti in nepravičnosti . Izpostavljamo, da je naš sistem pokojninskega zavarovanja v prvi vrsti zavarovalniški sistem, hkrati pa temelji tudi na načelu solidarnosti, ki je pri invalidski pokojnini vpeljan v višji meri kot pri starostni pokojnini. Invalidska pokojnina tako ni odmerjena le od dosežene pokojninske dobe glede na plačane prispevke, temveč je zaradi dodatnih zakonskih ugodnosti, na primer prištete dobe, odmerjena v višji višini, kot bi bila ob danih okoliščinah starostna pokojnina. Invalidski upokojenci so lahko upravičeni tudi do zagotovljene višine invalidske pokojnine, prav tako pa zakon posebej določa, da invalidska pokojnina ne sme biti nižja od tristo sedemindvajsetih evrov. Kot omenjeno, je invalidsko zavarovanje sistem, ki temelji na zavarovanju, kar pomeni, da mora biti vsaj do določene mere upoštevana višina prispevka posameznika med aktivno dobo. Če bi se za vse invalidske upokojence določilo prejemanje invalidske pokojnine v višini osnovnega zneska minimalnega dohodka, bi se tako porušila razmerja pri pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Tisti, ki je bil sistemu vključen krajše obdobje, na primer pet let, ne more biti, po našem mnenju, v istem položaju kot zavarovanec, ki je bil vključen dvaintrideset let . S predlogom SDS se vzpostavlja nekakšna uravnilovka, ki bi glede višine prejemka izenačila invalidsko upokojenje, na primer, ki so bili vključeni v zavarovanje eno leto, pa tudi tiste, ki so bili dvaintrideset let. Pri tem dodajamo, da so prejemki invalidske pokojnine, ne glede na kategorijo invalidnosti in starost, lahko upravičeni tudi do varstvenega dodatka, ki je sicer pravica iz socialnega varstva. Namenjena je pa zagotavljanju izboljšanja socialne varnosti državljanov. V zvezi z dvigom nadomestil iz invalidskega zavarovanja velja izpostaviti, da gre za zavarovance, ki imajo delovno sposobnost, sicer omejeno, vendar pa so še vedno sposobni opravljati določena dela s krajšim delovnim časom ali z omejitvami. Opozarjamo, da sistem invalidskega zavarovanja za delovne invalide ne more nadomeščati dohodka v primeru izgube zaposlitve, ampak je naloga države, da delovnemu invalidu zagotovi ustrezno delovno mesto in ga stimulira, da ostane v zaposlitvi. Vlada trenutno pripravlja predlog zakonodajnih sprememb, ki jih bodo zasledovale izboljšanje socialnega položaja vseh upravičencev do pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. V petek je bila s tem v zvezi tudi ustanovljena pogajalska skupina pri Ekonomskem, ekonomsko-socialnem svetu. Te bodo med drugim vključevale tudi dvig odmernega odstotka tako za moške kot tudi za ženske, kar bo prineslo tudi višjo socialno varnost, tako za prihodnje prejemnike invalidskih, vdovskih in družinskih pokojnin kot tudi za prejemnike nadomestil iz invalidskega zavarovanja. Prav tako bomo dvignili varovalke, ki zagotavljajo najnižje pokojnine vsem posameznikom, torej invalidske pokojnine, minimalne starostne pokojnine, vdovske in družinske pokojnine. Gre za kompleksen pogajalski proces, pri katerem je zahtevano soglasje socialnih partnerjev. Parcialni pristop tega, žal, ne omogoča. Tudi zaradi tega vlada predloga ne podpira. Za dodatna pojasnila pa bom seveda na voljo na tej seji. Hvala. Hvala lepa.